Hier hebben we opnieuw bevestigd dat we staan voor een gezamenlijk asiel en migratiebeleid in Europa, en dat het niet aan ons ligt dat dat niet van de grond komt. De beloften zijn er en we hebben de belofte aan elkaar gedaan dat we in 2012 tot een gezamenlijk beleid komen.

En een indicatie die ik daarvoor heb, is dat er nu voorstellen op tafel liggen van de lidstaten om in Dublin niet zoveel te veranderen, om uiteindelijk tóch niet tot een solidariteitsclausule te komen, waarbij landen die weinig vluchtelingenstromen krijgen de landen die veel vluchtelingen

Neen, er wordt gekeken naar nieuwe kortetermijnmaatregelen, naar statistieken, naar hoe FRONTEX nog wat harder kan worden ingezet om grenzen te beschermen. Er wordt niet gekeken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Europese Unie een plaats is waar je je veilig voelt, waar je naartoe kunt vluchten, waarvan je ook zeker weet dat opvang voor je geregeld wordt.